Panie Przewodniczący! Od razu na wstępie powiem, że nie jestem zwolennikiem poszerzania sprawozdań, nowych sprawozdań.

Dlatego że do tej pory nie potrafimy wykorzystać tych danych, które mamy już zgromadzone wcześniej. Z drugiej strony, jestem przeciwnikiem nadmiernych regulacji takich elementów rynku, które są związane z usługami, bo uważam, że się gorzej rozwijają. Natomiast rozumiem i podzielam tę uwagę ogólną, że trzeba podnosić standardy, przede wszystkim myśląc o ludziach, o odbiorcach w tym wypadku usług ubezpieczeniowych.

Na jedno pytanie pan komisarz Ansip odpowiedział, więc już nie będę do tego wracać. Drugie pytanie było skierowane do posła sprawozdawcy propos harmonogramu.